Az euró stabilitásával, valamint általában az Unió helyzetével kapcsolatos aggodalmak sajnos állandósultak. Bár a Bizottság, a Tanács, és az EKB jelentős lépéseket tettek a nemzetközi piacok megnyugtatása érdekében, azonban a gazdasági válság és a görög csődhelyzet megnyugtató kezelése még várat magára. Egyetértek Önnel bizakodásra adhat okot, hogy az Unió a mai helyzet megoldásához hasonló, történelmi léptékű nagy ugrást már az utóbbi fél évszázadban végrehajtott. Jelenleg is ilyen történelmi helyzetben vagyunk, hisz ma szavazunk a gazdasági irányítás alapjait újraértelmező, a közös gazdasági sikerek zálogát is magába foglaló hatos jogszabálycsomagról, ami azonban értelmezhetetlen a közös fizetőeszköz kellő stabilitása nélkül.

Elnök úr, tisztelettel arra kérem, hogy nyújtsa be javaslatát mihamarabb.